Señora Presidenta, si este debate está teniendo lugar es porque estamos ante un doble mandato. Para empezar, un mandato del Tratado de la Unión Europea —según el Tratado de Lisboa— no es una sugerencia.

Señala un mandato de conclusión de la incorporación de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero también estamos ante un mandato de negociación que vincula a la Comisión, para que haga realidad la ejecución de ese mandato. Las razones son muy buenas, y es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo garantiza, ha contribuido de manera sustantiva a una cultura jurídica de alcance europeo que ha mejorado la vida de los millones de europeos que han visto satisfechas sus demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando habían agotado las instancias judiciales que les garantizaban los derechos fundamentales de sus propios ordenamientos internos.

Va siendo hora de que ejecutemos ese mandato y lo llevemos a cumplimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo deberán dialogar y esto, sin duda ninguna, será una cuestión compleja. Pero, lo que está claro es que esto enriquece la protección jurídica de los derechos de ciudadanía de los ciudadanos europeos y que, por tanto, es el momento en que la Comisión debe emplearse a fondo para resolver, con el Consejo, los obstáculos que continúan interponiendo algunos Estados miembros, para que los ciudadanos europeos vean finalmente satisfecho este mandato que está en el Tratado de Lisboa.